Señor Presidente, señora Comisaria, la Unión Europea tiene un Acuerdo de cooperación con Vietnam desde el 27 de junio pasado. Si creemos que Europa es sinónimo de paz y de democracia, este Acuerdo debe contribuir a mejorar la calidad democrática del régimen de Vietnam y a mejorar, en consecuencia, la calidad de vida de los

El artículo primero del Acuerdo coloca el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos como fundamento de la cooperación entre las Partes. Hechos como los ocurridos con los activistas y blogueros de Vietnam demuestran que, texto en mano, podemos exigir al Gobierno de aquel país que cese sus actividades, so pena de dar al traste con las oportunidades que abre esta colaboración. La Comisión está igualmente obligada, ante la gravedad de los hechos ocurridos, a evaluar si la praxis cotidiana del Gobierno de Vietnam es compatible con el artículo 1 del Acuerdo y a obrar en consecuencia. De lo contrario, creo que estaremos haciendo un flaco favor a los valores que decimos defender.